Probabil că Thabet Samoun și Fouad Ahmed Ali Abdulla erau minori, așa cum susțin, când au comis faptele pentru care au fost condamnați la moarte. Au primit sentința cu ani în urmă și aceasta poate fi executată oricând. Presiunea psihică la care sunt supuși este enormă și constituie în sine un tratament inuman și degradant. Cerem autorităților să renunțe la executarea acestor pedepse. În plus, cei doi nu pot dovedi că aveau mai puțin de 18 ani pentru că nu dețin certificate de naștere.

Discuția publică în jurul acestor cazuri trebuie să ducă la abrogarea pedepsei capitale în Yemen și la comutarea sentinței pentru sutele de persoane condamnate la moarte. Solicit Comisiei Europene și Consiliului să insiste asupra acestui obiectiv în dialogul cu guvernul.